Pane předsedající, ta debata jasně popsala katastrofickou situaci v Somálsku.

To, co můžeme, je poskytování humanitární pomoci vedle našeho diplomatického působení. Rád bych se zeptal paní vysoké představitelky Jak to aktuálně vypadá s naší humanitární pomocí?

Jestli nekončí pouze u obecných proklamací a zda tedy ta pomoc je efektivně využívána a dostává se opravdu těm, kteří ji potřebují. Ne bohužel zřídka jsme svědky toho, kdy peníze poskytnuté do třetí země končí v kapsách vládních struktur oligarchů nebo humanitární pomoc není poskytnuta těm nejpotřebnějším. Takže prosím o reakci na tuto otázku.